Preto vítam iniciatívu, s ktorou prišla Európska komisia. Je si však potrebné uvedomiť niekoľko skutočností. Do výskumu a vývoja nových antibiotík je potrebné investovať čas, energiu a hlavne veľké finančné prostriedky. Správne predpisovanie a presné užívanie antibiotík je conditio sine qua non. Používanie antibiotík nemôže nahrádzať dodržiavanie hygienických štandardov ani u človeka ani u zvierat. Nesmieme však prepadnúť panike, lebo nepodanie antibiotík v indikovaných prípadoch môže spôsobiť smrť ľudí, ktorým sa dalo pomôcť.